Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, le Parlement vient donc d'approuver la position du Conseil sur le projet de budget 2011 sans amendements.